Historia pokazuje, że sprawiedliwość w końcu dosięga zbrodniarzy wojennych nawet, jeśli początkowo wymykają się jej z rąk i mylą pościg.

Ten sam scenariusz z pewnością czeka prezydenta Sudanu Omara al Bashira, architekta czystek etnicznych w Darfurze, ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny od marca zeszłego roku. Co może zrobić Unia Europejska, by pomóc w postawieniu al Bashira przed trybunałem? Przede wszystkich naciskać na państwa sygnatariuszy statutu rzymskiego, który stanowi podstawę prawną działalności trybunału. Nie może powtórzyć się sytuacja z 27 sierpnia, kiedy prezydent al Bashir, nie niepokojony przez policję, przybywa do Kenii, czyli do państwa, które podpisało statut rzymski, na uroczystość związaną z uchwaleniem nowej konstytucji, po czym wraca bezpiecznie do Sudanu.